Podemos escandalizarnos por este caso concreto de Wirecard o podemos asumir que no se trata de un ejemplo aislado, sino que es un claro ejemplo de la economía de casino en la que vivimos.

Necesitamos reglas vinculantes, de obligado cumplimiento, con sanciones reales y efectivas para las empresas que no cumplan con sus obligaciones fiscales, laborales o medioambientales. De nada sirven las listas negras, como la de la Unión Europea, que sirven para blanquear paraísos fiscales, y de la que hace unos días salieron las islas Caimán. Hace muchos años que se está advirtiendo el fracaso de las medidas de la Unión Europea para combatir el fraude fiscal. Y la pregunta es clara ¿se trata de errores aislados o de una política consciente de connivencia con los estafadores?